Mówiła pani o handlu, o biznesie, o pakiecie klimatycznym, zapominając zupełnie o tym, co jest istotne, być może najistotniejsze dla Unii Europejskiej.